íslendingar þjóðin er slegin yfir stöðu mála í landinu og kvíði og áhyggjur eru gestir í hverju húsi hlutverk stjórnmálamannanna er að róa almenning með aðgerðum og almennri uppörvun en umfram allt að horfast í augu við staðreyndir hæstvirtur forsætisráðherra hefur hér í kvöld flutt þjóðinni stefnuræðu ríkisstjórnarinnar ég gat enga stefnu fundið missti ég af einhverju einhverri aðgerðaáætlun sem forsætisráðherra setti fram eða hvað hæstvirtur forseti þúsundir íslendinga sitja nú daprir og ráðalausir í stofunni heima stefnuræðan var um ekki neitt um víða veröld eru ríkisstjórnir og þjóðþing að ná saman um björgunaraðgerðir til þess að bjarga sínu fólki koma sínu fjármálakerfi í gang til þess að hjól atvinnulífsins stöðvist ekki og fjöldaatvinnuleysi og gjaldþrot ríði yfir þessar aðgerðir fara fram fyrir opnum tjöldum ekki í felum hér hefur almenningur tilfinningu fyrir því að verið sé að vinna myrkraverk í skjóli nætur leynifundir sem vekja tortryggni og illdeilur eiga sér stað bandaríkjaþing hefur allt sest undir árar til að róa lífróður til að verja sína þjóð sjö hundruð milljón dala björgunarleiðangur vitnar um vilja forsetans og ríkisstjórnarinnar þar vinaþjóðir kasta á milli sín líflínu ísland er ekki á blaði hæstvirtur forseti fyrir ári síðan gerðu allar þjóðir heimsins sér grein fyrir því að mikill vandi var í aðsigi þá var fjármálakreppa að búa um sig gjafvextir heimsins voru að breytast í okurvexti og fjármálaþurrð bandaríkjamenn sögðu þá að ógnin væri svo stór að nokkrar milljónir manna gætu misst hús sín og eignir hér vöruðu margir við því sama þar á meðal helgirit sjálfstæðismanna morgunblaðið við framsóknarmenn töldum vandann risavaxinn ég ræddi þjóðstjórn og þjóðarsáttarborð þar sem allir lykilmenn þjóðarinnar ættu sér samstarf hæstvirtur forsætisráðherra brosti þá í sakleysi sínu og sagði að allt mundi fara á besta veg botninum væri náð sagði hann á þorra reyndist hann spámaður hver er staðan nú hæstvirtur forseti mesta verðbólga í áratugi gengi íslensku krónunnar er kolfallið verðgildi hennar er helmingi minna en fyrir ári síðan stýrivexti seðlabankans hafa verið keyrðir upp og eru þeir hæstu á byggðu bóli fólkið í landinu horfir agndofa á eignir sínar brenna upp unga skulduga fólkið okkar ræður ekki við afborganir sínar sem hafa hækkað í tugum þúsunda um hver mánaðamót heimili og fyrirtæki loga því miður stafnanna á milli hvar er slökkviliðið hvar er björgunarsveitin hún situr alla vega ekki hér á bekkjum ráðherranna því að hér er hnípin þjóð í vanda án úrræða og forustu því miður ég hef aldrei efast um mannkosti hæstvirtur forsætisráðherra þeim mun sárara er að sjá hann úrræðalausan stefnulausan í alvarlegasta efnahagsróti íslendinga fyrr og síðar samfylkingin er hætt störfum hún er ekki með ríkisstjórnin er setustjórn með hendur í skauti ég svo sem skil vandræði forsætisráðherra það er ekki róið í takt það er engin stefna uppi þjóðarskútan er á reki þið öll hafið fylgst með aðgerðaleysinu seint í rassinn gripið engin alvara nema þá helst að koma íslandi í öryggisráðið þar er hvorki sparað fé né ferðalög

í kvöld ætlaðist íslenska þjóðin til að stefnuræðan boðaði úrræði og samstöðu nýjan þjóðarvilja það eru allir að tapa í aðgerðaleysinu margir tapa miklu af miklum efnum aðrir tapa miklu af litlum en dýrmætum efnum alþýðumannsins sem stritað var fyrir með svita og erfiði þessi staða er þyngri en tárum taki maturinn bensínið vextirnir nauðþurftirnar upp úr öllu valdi kjarasamningar launafólksins að engu orðnir atvinnuleysi blasir við

samviska ykkar má ekki sofa við þessar aðstæður þegar við öll verðum að spyrja okkur hvað get ég gert til að bjarga efnahag fólksins í landinu við verðum að bjarga því sem bjargað verður hvar stæðu nú skuldugir íbúðareigendur ef við framsóknarmenn hefðum ekki staðið vörð um í íbúðalánasjóð fólksins nú þarf að stækka hlutverk íbúðalánasjóðs til að bjarga mörgum frá miklum erfiðleikum ég treysti félagsmálaráðherra hæstvirtur í þeim efnum við verðum að skipa strax hóp sérfræðinga til að vinna með okkur stjórnmálamönnunum sérfræðinga sem geta greint flókna stöðu og hvaða ráð mega best duga við verðum að vita hvaða áhrif ein tiltekin aðgerð hefur í för með sér fyrir heildarstöðuna og einstaka þætti en það er ekki alltaf augljóst áleitin spurning hefur vaknað hvort inngrip ríkisvaldsins í fjármálakerfið um síðustu helgi sé þess valdandi að yfir ísland sé skollin fjármálakreppa við verðum að kalla saman að einu borði verkalýðshreyfinguna samtök atvinnurekenda og fjármálafyrirtækjanna stjórnmálamanna og annarra aðila fyrsti fundur ætti að vera á morgun og síðan á hverjum degi þetta verður ekki leyst á einum fundi menn verða að stíga skref fyrir skref hönd styðji hendi og fótur fæti þetta er vandasamt verk það ríkir nefnilega hálfgert neyðarástand því miður menn halda kannski að þetta séu óþarfar áhyggjur og vonandi er það en menn héldu líka að staðan í dag mundi aldrei líta dagsins ljós og ef menn gera ráðstafanir er það alltaf til góðs brýnt verkefni sem þarf að vinna að mínu mati er að endurskoða strax peningastefnuna það er hún sem er gjaldþrota í höndum ríkisstjórnar og seðlabanka endurskoða grundvallarstefnu seðlabankans um verðbólgumarkmiðin og flotgengið hefja tafarlausar aðgerðir í samráði við erlenda seðlabanka og vinaþjóðir um að margfalda gjaldeyrisvarasjóðinn tryggja þarf streymi erlends gjaldeyris inn í landið strax hæstvirtur forsætisráðherra það vantar gjaldeyri í því liggur mesti áfellisdómur yfir störfum ríkisstjórnarinnar ef sá vandi verður ekki leystur brestur á kransæðastífla í atvinnulífinu það yrði alvarlegur jarðskjálfti í efnahagslífi íslendinga við framsóknarmenn teljum að nú verði að spýta í lófana og róa lífróður svo að allur heimur skilji að við ætlum að róa í takt róa lífróður til að bjarga fólki og fyrirtækjum á íslandi hæstvirtur forseti í raun hefur ísland góða möguleika til langframa til að vinna sig út úr vandanum þar er ég sammála hæstvirtum forsætisráðherra við höfum sem betur fer haldið uppi framleiðslu og útflutningsstefnu á síðustu áratugum það hafa ekki afturhaldsmenn stýrt þjóðarskútunni hvar værum við stödd með gjaldeyrisöflun ef ekki hefði verið virkjað og ráðist í stóriðnað ætli samfylkingin í ríkisstjórn sé nú ekki fegin þeim gjaldeyri sem fæst fyrir álið í dag ég hef sannfærst um það á ferðalagi mínu um landið að tillögur hafrannsóknastofnunar orka tvímælis

tonna af þorski fiskifræði sjómannsins er grundvölluð á reynslu og þekkingu

að vísu ekki vinstri grænt í orkulindum og fallvötnum eigum við ómældan auð fyrir komandi kynslóðir við íslendingar þurfum ekki að kvíða myrkri og kulda eins og þjóðir sem eru háðar olíu og gasi við getum enn fremur treyst á íslenskan landbúnað og öfluga bændur sem sjá okkur fyrir mjólkurvörum kjöti og grænmeti við eigum sæti við háborð gæðanna í matvælum hvað sem gerist á erlendum mörkuðum fæðuöryggi er stórmál eyþjóðar enn er það svo að hollur er heimafenginn baggi við núverandi aðstæður í peningamálum eigum við íslendingar aðeins einn kost að skapa jafnvægi og stöðugleika skapa traust á íslensku efnahagslífi evra og gjaldmiðilssamstarf er svo ákvörðun sem tekin verður síðar brýnast af öllu er að lækka stýrivexti seðlabankans úr fimmtán og hálft prósent niður í fimm prósent fyrir jól ég tel að maastricht skilyrðin sem ríki verða að uppfylla til að taka upp evru séu hagsældarleið horft til framtíðar við eigum enga aðra leið nú en að verja krónuna hins vegar eigum við að vinna í okkar peningamálastefnu eins og við séum á leið inn í myntbandalagið öll þau atriði eru grundvöllur batnandi lífskjara ísland setji sér metnaðarfull áform um lága verðbólgu lítinn sem engan fjárlagahalla skuldir ríkissjóðs í lágmarki stöðugleika í gengisskráningu að stýrivextirnir hér verði ekki hærri en í bestu löndum evrópu þegar þessu marki verður náð eigum við alla möguleika og frjálst val um framtíðina slík markmið eiga að vera okkar leiðarljós í peningamálastefnunni í styrkleika eru okkur allar leiðir opnar í veikleika erum við fórnarlömb það þekkja glitnismenn í sínum erfiðleikum lánsfjárskorturinn getur velt fleiri fyrirtækjum en glitni krónan er enn í frjálsu falli góðir íslendingar við framsóknarmenn skorumst ekki undan ábyrgð við viljum vinna íslandi allt það gagn sem réttir þjóðarbúskapinn af aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar er grafalvarlegt mál

og samstarf er nú ákall frá öllum aðilum og forustumönnum snúum vörn í sókn það gera